Hvala za besedo in hvala za vprašanje. V zvezi z vašim vprašanjem želim izpostaviti, da moramo na področju institucionalnega varstva starejših izboljšati dostopnost storitev. To lahko zagotovimo le s sprejetjem sistemskega Zakona o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podpira in, sodeluje z resorno pristojnim Ministrstvom za zdravje pri pripravi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. V obstoječem sistemu institucionalnega varstva osnovne in socialne storitve v domovih za starejše, kot je bivanje, prehrana, socialna oskrba in varstvo, plačujejo upravičenci in zavezanci, torej družinski člani oziroma občine. Zdravstvena oskrba v domovih pa se financira iz zdravstvene blagajne, torej s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ministrstvo si zelo prizadeva, da bi bila zagotovljena sredstva iz zdravstvene blagajne dovolj visoka za pokritje stroškov na področju zdravstvenih storitev v socialnovarstvenih zavodih. Lahko povem, da ravno v teh dneh potekajo intenzivni, sestanki z Ministrstvom s za zdravje in z m, in Zavodom za zdravstveno zavarovanje, ravno, da povišamo, da bi poskušali doseči povišanje cen zdravstvenih, storitev v domovih za starejše. Storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše obsega osnovno in socialno oskrbo, ki je urejena po predpisih s področja socialnega varstva, in zdravstveno varstvo, ki ga urejajo zdravstveni predpisi. Stroški zdravstvene nege v domovih za starejše se, kot rečeno, krijejo iz sredstev zdravstvene, blagajne. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu pa, kot rečeno, osnovno in socialno oskrbo so dolžni plačati upravičenci in pa njihovi zavezanci. Na podlagi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev v primeru nezmožnosti plačila s strani upravičenca pa seveda krijejo stroške storitve družinski člani, in nato občina oziroma Republika Slovenija. V veljavnem sistemu s, storitve institucionalnega varstva v delu, ki se nanaša na osnovno in socialno oskrbo, torej niso neposredno kriti iz sredstev iz proračuna, pač pa storitev v okviru svoje plačilne sposobnosti plača upravičenec. Vzrok za povišanje cen storitev v začetku leta dva devetnajst so seveda višji stroški za zaposlene, ki v domovih za starejše izvajajo osnovno in socialno oskrbo. Stroški dela predstavljajo približno petdeset odstotkov v strukturi cene, kar pomeni pri štiriodstotnem dvigu plač za dva odstotka višjo ceno storitev. Država lahko zagotovi dodatna sredstva torej le za pokritje tistega dela stroškov zaradi zvišanja plač, ki se financira iz proračuna. Zato si pa, kot rečeno, prizadevamo za ustrezen dvig sredstev, ki v domovih za s, za starejše namenja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Želim pa izpostaviti, da so se temeljni mehanizmi socialne države, ki sodijo v pristojnost našega ministrstva, v zadnjem obdobju okrepili. Odpravljeni so bili vsi varčevalni ukrepi na področju družinske in pa socialne politike, zvišali so se socialnovarstveni prejemki, denarna socialna pomoč in varstveni dodatek, ki namenjen starejšim od triinšestdeset let za ženske in pa petinšestdeset let za moške. Hvala.